Deuxièmement, le rapport considère les propositions faites dans le livre vert de la Commission concernant la garantie que les États doivent apporter aux euro obligations. Le rapport suggère, en annexe, que cette garantie doit être conjointe et solidaire, comme celle

Ces deux propositions représentent une avancée importante. Une troisième proposition fait débat. Le rapport envisage, en effet, la création d'un Fonds d'amortissement de la dette. J'aurais souhaité que la durée de cet amortissement soit plus réaliste, c'est à dire plus longue, car la durée proposée condamne les États à vingt cinq ans d'austérité. Autre critique ce fonds a pour vocation d'amortir la dette accumulée au delà d'un volume jugé optimal. Le chiffre de référence de 60 du PIB doit faire l'objet d'un débat rigoureux et dépassionné, car, en économie, la dette des uns, c'est l'épargne des autres. Le débat se poursuit donc, et ce rapport, dont je souhaite l'adoption à une large majorité, est une étape. Certains persistent, malheureusement, à nier l'urgence des euro obligations, d'autres persistent à craindre le laxisme des États qui, pourtant, mettent en œuvre la plus grande cure d'austérité jamais vue dans le monde.